Was ist die Antwort der Kommission?

Das ist irre!

Das ist wirklich sechziger Jahre, wenn wir sagen Lagerhaltung. Vielleicht am Ende noch Exportförderung. Und jetzt eine neue Das ist wirklich nichts anderes als totales Versagen der Kommission, aber auch der Mitgliedstaaten als Antwort auf die Krise.

Und dazu sind die Bauern, die demonstriert haben, auch bereit.

Und Sie verweigern das. Ich kann nur sagen Weniger ist mehr, und Qualität ist besser als Masse erzeugen. Und da sind Sie immer noch nicht auf der Spur, sondern Sie wollen immer noch Weltmarkt.